Predsedujoči, hvala lepa za besedo. Lep pozdrav, varuhu človekovih pravic, gospodu Svetini in njegovim sodelavcem, vladnim predstavnikom, seveda tudi kolegom v poslanski oziroma razpravni dvorani. Zdaj, kot so ugotavljali kolegi, res je obsežno gradivo, prek štiristo strani, je pa tudi za opozoriti, da daleč najbolj obsežno pa je poročilo v delu o, samem delu v pravosodju, šestinpetdeset strani. Zdaj, to je po eni strani razumljivo. Stopnja, javnega zaupanja v slovensko sodstvo še vedno nizka, zelo nizka. V bistvu je povsem na repu na repu članic Evropske unije, kaj tudi, kaj tudi korenini seveda v, nekvalitetnih, da ne rečem krivičnih določenih sodnih odločbah. Po drugi strani pa sam varuh dejal, da, v drugem členu Ustave Republike Slovenije piše, da je Slovenija pravna in socialna država. Zdaj, to je tudi druga najpogostejša kršitev, v tem poročilu, se pravi druga najpogostejša kršitev se nanaša na drugi člen Ustave Republike Slovenije. Zdaj, do te ustavne maksime, da bo, Slovenija res pravna, socialna država, je seveda še dolga pot glede na to, kaj vse se dogaja, na terenu med ljudmi. Zdaj, glede obiskov, jaz sem hvaležen, gospodu Svetini, da je tudi v začetku junija obiskal, moj rodni Maribor. Tam je stiska ljudi, še vedno zelo velika, predvsem v socialnem segmentu. Tudi centri za socialno delo svojega dela ne opravljajo najbolj optimalno. Meni predstavniki raznih humanitarnih društve, društev govorijo, da celo nekatere uradne vloge, ne, ki so naslovljene na centre za socialno delo, potem romajo, humanitarnim društvom, pa gre za za hude zadeve, tiste najbolj, bi rekel, boleče, ko ljudi tudi še vedno deložirajo iz stanovanj, pa ne vedno po po njihovi krivdi, in, potem, center za socialno delo je na neki način nemočen in pošilja potem te ljudi, k društvom, znan, znano društvo Upornik, kjer tudi določeni poslanci tako ali drugače participiramo, pri, kakšnih pomoči, ko je to od nas, bi rekel, pričakovano. Zdaj, bi pa želel, izpostaviti zavržne kršitve človekovih pravic, ki se pa dogajajo v samem sistemu, se pravi, v samem sistemu pravosodja. Zdaj, najmanj trije primeri so bili, ko so se sami predstavniki, sodne veje oblasti oglasili sami, samoiniciativno, se pravi, njihova stiska je bila očitno zelo huda, govorim o primeru sodnika Radonjića, govorim o primeru mariborskega tožilca Pušnika in pa zdaj, nazadnje, ta zelo zavržen, nečloveški napad na mariborsko sodnico, na katerega se je sicer tudi gospod Svetina odzval. Zdaj, verjetno bo tudi to področje še, bolj moralo biti v fokusu, varuhu, ker očitno tudi v samem pravosodju so se v zadnjem letu stvari res zelo zaostrile, čeprav vemo, da se poročilo nanaša na leto dva osemnajst. Zdaj, tisti dve, tista dva segmenta, o katerih je varuh posebej izpostavljal, svoja opozorila, se nanaša tudi na nadzor dela sodnika, kakor tudi na nadzor, tožilcev. Zdaj, sodnikovo delo je seveda lahko predmet nadzora, tudi disciplinskega postopka, edino, kaj jaz pogrešam v tem poročilu, je to, da varuh v tem poročilu ne navede enega samega primera, kjer je bil uspešno izveden nadzor, kjer je bila uspešno, izrečena kakšna disciplinska sankcija. Jaz sem v bistvu samo, ministrico za pravosodje v poslanskem vprašanju vprašal, koliko, koliko je, bilo izrečenih disciplinskih, disciplinskih, sankcij v zvezi, v zvezi z enainosemdesetim členom zakona o sodniški službi, še posebej v točki štirinajst in v točki petnajst. Ti dve točki seveda, opozarjata na na vedenje in ravnanje sodnika. V kontekstu njegove sodniške neodvisnosti. Točka petnajst pa še ekstra, opozarja ne žaljivo obnašanje, izražanje sodnika, tako pri delu kot v, njegovi privatni sferi. Verjeli ali ne, od leta dva tisoč dvanajst, pardon, leta dva tisoč dva dva, se pravi sedemnajst let, je bilo izrečeno samo dvanajst teh disciplinskih sankcij, pa vemo, koliko spremljam prek medijev, da se ta, bi rekel, promoviranje, totalitarnih simbolov s strani sodnih, oziroma predstavnikov sodne veje oblasti, kar, zelo, kako bi rekel, vsem javno na očeh promovira, in sankcij je bilo izrečenih dvanajst, šestim zgolj pisni opomin bil izrečen, petim so znižali plačo ali jih premestili, samo enemu sodniku v sedemnajstih letih je sodniška služba prenehala zaradi teh dveh točk. Tukaj seveda jasno, da, v lastni, v lastni, hiši, ni, ni niso te disciplinske sankcije dovolj, rigorozno uveljavljene, čeprav bi po moji oceni seveda morale biti. Kaj se tiče izvajanja nadzora nad upravljanjem, državnotožilske službe, tukaj pa je varuh postregel z, mislim da, z dvema primeroma, zelo plastičnima, čeprav jaz ocenjujem, da en primer je čisto tipične narave. ne, gre za tipičen primer ignorance, ignorance državnih tožilcev, se pravi varuh navaja, zadevo, zadevo, ko je bila pač kazenska ovadba, obravnavanje kazenske ovadbe končano, in je to pobudnik izvedel šele potem, ko je pisno zaprosil informacije za, za to predmetno zadevo, pa hkrati ga državno tožilstvo ni poučilo o tem, da še sedaj ima, kot zasebnik ne, kot oškodovanec, pregon, možnost prevzeti, pregon sam. dve točki, dve točki, se pravi, po ponovnem pregledu, ne, je ta tožilska odločitev bila okarakterizirana, kot da je bila sprejeta brez sklepa o zavrženju ovadbe in kot drugo, brez brez obvestila ovaditeljev, ne. Zdaj, poanta, ki jo pravilno izpelje, poročilo, je seveda v tem, da, če državni tožilec ne obvesti oškodovanca o zavrženju, ovadbe, ga seveda pušča na neki način v negotovosti, ker pol ta oseba ne ve, kaj se dogaja. Hkrati se spet povečuje nezaupanje v sodno vejo oblasti, tako da tukaj seveda, ti, ti, ti primeri seveda niso osamljeni, tudi, meni jih, bi rekel sodržavljani redno nekako iznašajo. In zato smo v Slovenski demokratski stranki seveda že večkrat predlagali, ne, da tožilsko odločitev, ali v segmentu, da zavrže ovadbo, ali da seveda nadaljuje pregon, nima nobenega nekega preverjanja, ne. Se pravi, nad tožilcem, če malo karikiram, je zgolj modro nebo. Niti vodja tožilstva niti generalni državni tožilec nima nima nekega vpliva na, zavrženje kazenske ovadbe. Zdaj, če bi bile te kazenske ovadbe, zavržene, podvržene sopodpisu predstojnika ali pa skupine tožilcev pri nekih hujših kaznivih dejanjih, bi seveda, bi, bi, to dejanje tožilca bilo dosti bolj, dosti bolj transparentno, predvsem pa bi posameznikom zbujalo zaupanju, zaupanje v javno tožilsko funkcijo. Zdaj samo za primerjavo, za primerjavo, varuh navaja: v letu dva sedemnajst je podal šestinsedemdeset poročil, realiziranih je bilo enajst, deset je bilo zavrnjenih, v letu dva osemnajst se je ta stopnja povečala na oseminosemdeset priporočil, realiziranih jih ni bilo štiriindvajset, devet pa je bilo zavrnjenih. Se pravi, ja, seveda, skrb vzbujajoče, ker ta se pravi, zavrnjenih in nerealiziranih priporočil raste in, zato ima tudi zaslugo ta aktualna vlada, ne glede na to, da je mandat, prevzela z za tiste štiri mesece, tako da, ko bomo obravnavali poročilo za leto dva devetnajst, naslednjo leto, leto nekje. Upamo samo, da bo da vlada Marjana Šarca bolj, sledila, priporočilom, varuha in da bo stopnja ali zavrnjenih priporočil bistveno manjša od, številk, ki jih, so navedli pri varuhu. Hvala.